forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um eflingu starfs og námsráðgjafar í grunn og framhaldsskólum þetta er þingskjal fjórtán og fjórtánda mál á þessu þingi en auk mín eru flutningsmenn á þessu máli háttvirtir þingmenn björgvin g sigurðsson dagný jónsdóttir katrín júlíusdóttir og kolbrún

markmið þessarar þingsályktunartillögu má segja er að vekja athygli á því mikla brottfall í framhaldsskólanum sem við búum við og höfum búið við mörg undanfarin ár og benda á þá leið að það sé sérstaklega kannað hvaða gildi til að vinna gagn þessu brottfalli það hafi að auka náms og starfsráðgjöf og þá bæði í grunn og framhaldsskólum sem úrræði gegn brottfallinu það er svolítið á reiki og fer tvennum sögum af því hvert raunverulegt brottfall er í framhaldsskólunum en samkvæmt rannsókn sem jón torfi jónasson og kristjana stella blöndal gerðu tvö þúsund og tvö og með leyfi forseta segir í skýrslu þeirra brottfall nemenda úr framhaldsskólum á íslandi er vandamál samkvæmt íslenskum rannsóknum má ætla að hlutfall þeirra sem ljúka ekki framhaldsskólanámi eða neinu formlegu námi sé rúmlega fjörutíu prósent en þetta brottfall er ferli sem nemandi gengur í gegnum og því er ekki mælanlegt á einum tímapunkti og það er mikilvægt að það sé hægt að grípa inn í þetta ferli með markvissum hætti til að koma nemandanum til aðstoðar það eru margir þættir sem hafa áhrif á brottfall og það er ekki hægt að einblína á einn þessara þátta frekar en annan og af þessum þáttum má til dæmis nefna að námsárangur nemandans líka viðhorf nemanda til náms óheppilegt námsval jafnframt áhrif foreldra og síðan félagslegan stuðning þetta eru þeir þættir sem lúta að nemandanum sjálfum en í allri þessari umræðu megum við heldur ekki gleyma að brottfallið er auk þess að vera persónulegur vandi líka stórt vandamál fyrir þjóðfélagið í heild og fyrir þessu tilviki sem við hér ræðum fyrir íslenskt þjóðfélag það er ekki við að styðjast útreikning á því hvað brottfallið kostar íslenskt þjóðfélag en á bretlandi hefur ákveðin skrifstofa national oft office reiknað út að hver einstaklingur á aldrinum sextán til nítján ára sem er ekki í námi vinnu eða hefur lokið einhvers konar starfsþjálfun kosti breska þjóðfélagið níutíu og átta þúsund pund eða sem samsvarar tæplega tólf og hálfa milljón íslenskra króna þessar tölur sýna að þetta er verðugt viðfangsefni að kanna leiðir til að draga úr brottfallinu og þessi tillaga eins og ég sagði í upphafi máls míns gengur út á það og fjallar um að það sé kannað gildi þess að stórauka náms og starfsráðgjöf eins og er er skipulögð aðstoð innan skólakerfisins sem kemur nemendum til hjálpar bæði í höndum kennara og stjórnenda og eins í höndum þeirra sem eru sérstaklega menntaðir og þjálfaðir til þessara starfa en það er sú stétt sem heitir starfs og námsráðgjafar eða er mjög nýleg grein í háskólanámi og frá því að kennslan hófst í námsráðgjöf við háskóla íslands árið nítján hundruð níutíu og eitt hafa útskrifast frá skólanum hundrað sextíu námsráðgjafar auk þess sem um tíu námsráðgjafar sem eru starfandi á íslandi hafa numið við erlenda skóla það liggja ekki fyrir nákvæmar tölur um fjölda námsráðgjafa í menntakerfinu en það má ætla að um áttatíu starfi á grunnskólastiginu fjörutíu í framhaldsskólum og rúmlega tuttugu á háskólastigi og svo eru einhverjir sem starfa

menntamálaráðuneytinu áliti árið nítján hundruð níutíu og átta og mig langaði með leyfi forseta að vísa beint í tillögur þeirrar nefndar en þar segir náms og starfsráðgjöf hefur það að markmiði að efla vitund einstaklinga um viðhorf sín áhuga og hæfileika þannig að þeir fái notið sín í námi og starfi sjálfsþekking gerir fólk hæfara til að takast á við álag og kröfur samfélagsins og auðvelda því að meta hvaða vettvangur hentar best aðstoð við ráðgjöf við námsval og aðstoðarráðgjöf meðan á námi stendur eru þeir meginþættir í starfi náms og starfsráðgjafa fagleg greining á persónulegum vanda nemanda og samráð við sérfræðinga sem vísað er til hjálpa að takast á við líf og störf og búa þeim um leið viðunandi vinnuskilyrði í skóla og heima mig langar líka með leyfi forseta að vísa í og lesa upp hluta úr áliti nefndar sem skilaði ráðuneytinu áliti sínu nítján hundruð níutíu og eitt en þar segir náms og starfsráðgjöf í grunn og framhaldsskólum miðar að því að styrkja persónuþroska nemenda og efla trú á eigin færni til að gera hann betur færan að yfirvinna vanda og ná settum markmiðum í námi og starfi og meginverkefni náms og starfsráðgjafar eru náms og starfsráðgjöf persónuleg ráðgjöf náms og starfsfræðsla kannanir matþróunarstarf og fyrirbyggjandi störf í tillögu þessarar nefndar frá nítján hundruð níutíu og átta sem ég vísaði fyrst til koma fram ýmsar tillögur um eflingu náms og starfsráðgjafar til dæmis að náms og starfsfræðsla verði gerð að skyldunámsgrein í áttunda og tíunda bekk og að framhaldsskólar bjóði skylduáfanga og valáfanga í náms og starfsfræðslu ennfremur eru þarna nefndar leiðir til að takast á við í brottfall í framhaldsskóla og meðal annars að kanna skipulega viðhorf nemenda í tíu ára bekk í grunnskóla til náms og starfs taka upp markvissa kennslu í náms tækni og vinnubrögðum og efla stuðning við nemendur í sértækum vanda sumar þessar tillögur hafa komið til framkvæmda í mismiklum mæli og það er mjög mikilvægt að stjórnvöld hafi heildarstefnumótun á þessu sviði það má hvarvetna í menntakerfinu greina þörfina fyrir starfs og námsráðgjöf og um þetta er víða rætt og til að mynda í skólastefnu kennarasambands íslands tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og fimm er fjallað um hlutverk starfs og námsráðgjafar í grunnskólum en það sem við hins vegar búum við er að lagalegur rammi um þessi sérfræðistörf um störf náms og starfsráðgjafa eru mjög óskýr og við getum tekið sem dæmi að í grunnskólalögunum númer sextíu og sex nítján hundruð níutíu og fimm er fjallað um sérfræðiþjónustu og þar er kveðið á að námsráðgjöf sé hluti af sérfræðiþjónustu skólanna en það er ekki tekið til nánar eða tiltekið neitt nánar um útfærslu eða innihald þessarar starfsráðgjafar það er önnur mikilvæg tillaga úr áliti nefndarinnar frá nítján hundruð níutíu og átta sem fjallar um fjölgun stöðugilda í náms og starfsráðgjöf í skólum og þar er lagt meðal annars til að eitt stöðugildi í námsráðgjöf verði á hverja þrjú hundruð nemendur í grunn og framhaldsskólum en þeir leggja þá áherslu á að það verði aldrei ráðið í minna en hálft stöðugildi engu af þessu hefur verið hrundið í framkvæmd og það er nauðsynlegt að horfa mun betur en við höfum gert til laga eða

árið nítján hundruð áttatíu og níu er náms og starfsfræðsla skilgreind sem einn af nýjum lykilþáttum í skólastarfinu en ein vegar í nýrri aðalnámskrá grunnskóla frá nítján hundruð níutíu og níu voru markmiðið fyrir náms og starfsfræðslu sett undir nýja námsgrein sem nefnist lífsleikni og það má segja að það sé engan veginn ljóst hvert vægi þessa námsþáttar sem skyldunámsgreinar hefur orðið við þessa breytingu mér sýnist að alla vega sé með þessu ekki verið að gefa náms og starfsráðgjöfinni meira vægi heldur en var heldur þvert á móti að setja þetta inn í einhvern pott undir heitinu lífsleikni en þeir sem hafa kynnt sér það sérstaklega vita sem er að það er mjög mismunandi eftir skólum við hvaða námsefni er stuðst þar og hvernig sú grein er útfærð en það er auðvitað sífellt fleira sem kallar á fræðslu um nám og störf nútímasamfélagi auk þess sem breyttar þjóðfélagsaðstæður kalla líka á sí og endurmenntun það þarf þess vegna vegna breytingar á samfélaginu að búa ungt fólk undir vinnumarkaðinn þar sem fólk er ekki í sama starfinu alla ævi eins og við þekktum hérna meira áður fyrr heldur þar sem fólk skiptir um starf og nám oft á lífsleiðinni og þær breytingar sem vert er að árétta í þessu samhengi er tækniþróun og aukin samkeppni og alþjóðavæðingin en allt þetta hefur leitt til mjög víðtækra breytinga og haft áhrif á líf og störf fólks annað sem kallar á aukna náms og starfsráðgjöf er líka aukið valfrelsi í grunnskólanum það eru breytt inntökuskilyrði og fjölgun námsleiða á framhalds og háskólastigi og auk þess sem við núna búum við mismunandi fornámskröfur eftir námsleiðum en allt þetta krefst vandlegrar ígrundunar náms og starfsval og eins og við vitum líka hefur mikið verið rætt um að stytta nám til stúdentsprófs um alla vega ár hvort sem það verður í framhaldsskóla eða grunnskólanum þar sem styttingu ber niður og þess vegna er auðvitað enn meiri nauðsyn á því að huga að námsvali strax í grunnskóla og fylgja því þegar eftir þegar í framhaldsskólann er komið með öflugri ráðgjöf einstaklingsbundinni ráðgjöf en þetta getur bæði sparað fjármuni og það sem meira er er ekki síður vert að þetta getur líka hlíft einstaklingum við að lenda á reki í kerfinu og jafnvel að bíða skipbrot í upphafi starfsævi sinnar það má í þessu samhengi benda á doktorsritgerð doktor guðbjargar vilhjálmsdóttur frá tvö þúsund og þrjú en guðbjörg er lektor í náms og starfsráðgjöf við háskóla íslands en þar koma fram mjög mikilvægar vísbendingar sem allar renna stoðum undir þá sannfæringu flutningsmanna að aukin og markviss náms og starfsráðgjöf sé til þess fallin að draga verulega úr brottfallinu í íslensku samfélagi það er líka vert að horfa aðeins til nánustu frændþjóða okkar á þessu sviði og það má í þessu tilviki bara nefna það og segja það beint að nánustu frændþjóðir okkar gefa náms og starfsfræðslu mun meiri gaum heldur en við gerum á íslandi og það má til dæmis nefna að fyrsta ágúst tvö þúsund og fjögur voru í danmörku set ný lög um náms og starfsráðgjöf og þar segir beint að börn og ungt fólk upp að tuttugu og fimm ára aldri eigi rétt á náms og starfsráðgjöf og þar er gert ráð fyrir fjörutíu og sex náms og starfsráðgjafarmiðstöðvum sem sveitarfélögin reka og ungt fólk og fullorðið á sama rétt á ráðgjöf um framhaldsnám og störf á svæðismiðlunum sjö og námsráðgjafarmiðstöðvar eru skyldugar til að fylgja eftir fólki yngra en nítján ára sem er ekki í formlegu námi eða á vinnumarkaði

og hver nemandi á rétt á minnst tveimur klukkustundum á viku á skólaárinu en finnarnir hafa gengið lengst í því að setja löggjöf sem tryggir nemendum rétt til starfs og námsráðgjafar og það hlýtur þá að vera í þeirri trú og sannfæringu að það hafi mikil áhrif um framgang þeirra í námi og síðar í starfi

og það er ljóst að það þarf að aðstoða væntanlega þátttakendur í skólakerfi eða atvinnulífi og það er líka ljóst að brottfall nemenda og skortur á úrræðum fyrir þann hóp sem hættir námi kostar einstaklingana mikið persónulega fjárhagslega og félagslega auk kostnaðarins fyrir skólakerfið og þjóðfélagið og skilvirkar leiðir í náms og starfsráðgjöf eru að mati okkar flutningsmanna ein af forsendum þess að fólk geti eflt færni sína til að stunda nám og starf farsællega það er ljóst að þetta þarf að efla á íslandi eftir að þessu máli var dreift á síðasta löggjafarþingi fengu flutningsmenn ábendingu um að það starfi fleiri sérfræðingar innan grunn og framhaldsskóla sem sinni náms og starfsráðgjöf bæði sálfræðingar og skólafélagsráðgjafar og af því tilefni vilja flutningsmenn undirstrika að markmið máls þess er að kanna gildi þess að auka náms og starfsráðgjöf en ætlunin er ekki að útiloka eina stétt ráðgjafa frekar heldur en aðra heldur leggjum við

tillögugreinin frú forseti hljóðar svo alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að skipa nefnd sem kanni gildi þess og gagn að auka náms og starfsráðgjöf í grunn og framhaldsskólum sem úrræði við brottfalli nemenda í framhaldsskólum og fyrir farsælt náms og starfsval nefndin kanni sérstaklega ástæður þess að svo stór hluti nemenda velur bóknám að loknum grunnskóla hver séu áhrif foreldra og kennara á náms eða starfsval og hvaða hugmyndir grunnskólanemendur hafi um framhaldsnám og störf að námi loknu jafnframt gerir nefndin samanburð á náms og starfsráðgjöf í helstu nágrannalöndum svo og árangri ráðgjafar og annarra úrræða gegn brottfalli ráðherra skili alþingi skýrslu um niðurstöðu nefndarinnar þar á meðal tillögum um aukna náms og starfsráðgjöf og fyrirkomulag hennar niðurstöður